Nous ne devons rien préempter, nous ne devons rien nous interdire, nous devons tout simplement essayer de mettre en place le dialogue nécessaire aux solutions. Nous savons qu'il y a des blocages en Europe, nous savons que nous pouvons les dépasser alors faisons le, n'ayons pas peur, je reprends le mot ayons de l'audace, n'ayons pas peur des citoyens européens, n'ayons pas peur du dialogue et essayons de réformer, effectivement, ce qui doit l'être.